Han sido muchos los obstáculos que ha tenido que ir sorteando la señora Patrão, con el apoyo del Grupo Popular, y quiero felicitarla por ese trabajo que nos ha llevado hasta el día de hoy.

Hay que adoptar medidas para que la cadena de distribución de los alimentos sea más equitativa, más igualitaria, más justa.

habrá que dotarse de un marco comunitario que asegure relaciones de equilibrios y evite abusos habrá que tipificar y prohibir prácticas abusivas en esos márgenes comerciales habrá que concentrar la producción, fomentando las organizaciones de productores, de agricultores y ganaderos y habrá que asegurar condiciones iguales de competencia para todos los productores, con iguales oportunidades e iguales obligaciones ―y me estoy refiriendo a esos productores que están fuera de la Unión Europea y no cumplen con los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, bienestar del ganado y todas esas cosas que son tan necesarias que obligamos a nuestros productores a que las cumplan—. ¿Dónde hacemos todo esto? Pues en la próxima reforma de la PAC. Tenemos que mejorar las relaciones contractuales en esa reforma de la PAC. El objetivo mejorar el posicionamiento del sector primario dentro de la cadena mejorar la política comercial de la distribución

tener en cuenta y mejorar esos márgenes que están causando un aumento de los costes no agrícolas